Voorzitter, voor u staat een zeer gelukkig mens en dat komt niet alleen maar door de overwinning van het Nederlands elftal tegen Uruguay in de halve finale, maar ook omdat er vandaag een heel sterk signaal uitgaat naar de rest van de wereld. 500 miljoen Europeanen willen geen illegaal gekapt hout meer gebruiken en degenen die dat toch gaan proberen, zullen gestraft worden.

Wij gebruiken als Europese Unie nu op een krachtige manier een van onze sterkste machtsmiddelen, de macht van 500 miljoen consumenten. Maar eerlijk is eerlijk, dit signaal is eigenlijk alleen maar krachtig dankzij het Europees Parlement. De Raad wilde het gebruik van illegaal hout ontmoedigen. Het Europees Parlement wilde het verbieden, een belangrijk verschil. Wat mij betreft een grote overwinning voor de democratie. Ik dank wel het Spaans voorzitterschap, ook het Belgisch voorzitterschap is helaas afwezig, voor het werk dat het gedaan heeft om toch in de Raad een meerderheid te krijgen voor een verbod op de import van illegaal hout. Ik roep de helaas afwezige Raad op om werk te maken van een juiste handhaving van deze verordening, want die zal uiteindelijk de sleutel zijn van het succes van deze verordening. Als deze niet effectief gehandhaafd wordt, zal zij helaas een papieren tijger zijn. Tot slot, mijnheer de Voorzitter, wil ik Satu Hassi en haar voorgangster, mevrouw Lucas hartelijk danken voor de uitstekende samenwerking.

Ik denk dat we een voorbeeld hebben gesteld hoe wij als Parlement kunnen opereren en onze democratische kracht tot uiting kunnen brengen.